Madame la Présidente, au delà des belles paroles et des vœux pieux, j'irai au cœur du problème pour l'Europe. Les entreprises françaises, et non des moindres, particulièrement investies sur le prometteur marché iranien, ont dû récemment renoncer à leurs investissements dans ce pays.

À force de tout céder à Washington, on finit par plier devant ces forfaitures juridiques. Alors, une attitude plus ferme sur les négociations commerciales, la fin de tout alignement sur les intérêts exclusifs de Washington comme la sortie de cette stupide politique d'affrontement avec la Russie pourrait envoyer